þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfundar er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um þar sem ekki